1923. Într o discuție cu colaboratorii săi, killerul gruzin a spus ceva care avea să facă epocă. Important este nu cine și cum va vota în partid, ceea ce prezintă o importanță extraordinară este cine numără voturile.

Această mascaradă care maimuțărește democrația e regizată de mafia autohtonă, sub protecția directă a Ambasadei SUA în România, care stabilește ea ceea ce e mai bine pentru poporul român.